Voi susține propunerile Comisiei, atât cu privire la prelungirea aplicabilității acestui fond, cât și cu privire la creșterea gradului de cofinanțare. Acest fond reprezintă un răspuns concret și eficient la problemele legate de mobilitatea forței de muncă dintr o industrie în alta, respectiv în cadrul aceleași industrii, determinate de către globalizare, un trend economic care

Ceea ce cred, însă, că este necesar este să accelerăm procedurile pentru disponibilizarea fondurilor în susținerea problemelor forței de muncă în zonele în care aceasta a fost afectată de impactul globalizării,